Ist es eigentlich vorstellbar, dass man in den öffentlichen Ausschreibungen vor allem die kleinen und mittleren Betriebe in Zukunft hier stärker integriert, weil das natürlich auch zu neuen Arbeitsplätzen führen könnte?